2014. Je pense qu'après, il faudra faire un lien entre la PAC et les systèmes sociaux pour permettre aux plus pauvres d'avoir accès à cette alimentation. Nous allons nous y consacrer et j'espère qu'au niveau de la politique agricole, un effort particulier sera fait pour que les plus pauvres puissent accéder directement aussi à la production.